In diesen Regeln hat sich das Parlament darauf verständigt, dass Parlamentsräumlichkeiten nicht genutzt werden von Unternehmen, die wirtschaftliche Interessen verfolgen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Abstimmungen stehen, die kontrovers sind und die mit den wirtschaftlichen Interessen dieser Unternehmen zu tun haben.

Wir haben das Lobby Register geschaffen, um Transparenz rund um die Lobbyarbeit herzustellen. Die Firmen, die hinter dieser Citizens' Initiative stehen, sind samt und sonders Firmen mit großen wirtschaftlichen Interessen in Polen und im Bereich Schiefergas.